Dieses Ziel ist falsch, und es wird durch die Methoden nicht besser. Das Ziel ist eine Diskriminierung von Frauen, weil sie eingestellt werden als Frauen und als sonst nichts.